virðulegi forseti ég kem hér upp í seinni ræðu mína um ræðu utanríkisráðherra hæstvirtur til alþingis sem flutt hefur verið hér í dag í fyrri ræðu minni fór ég yfir nokkra punkta fyrri ræðu minni sem ég hélt hér í dag fór ég yfir nokkra punkta og minntist þar aðallega á þrjú atriði ég minntist á innrásina í írak og stuðning íslensku ríkisstjórnarinnar við þá innrás sem aldrei hefði átt að verða ég talaði um málefni norðurhafa og svalbarðamálið og óskað eftir svörum frá hæstvirtum ráðherra varðandi stöðu þeirra mála núna það er hvernig staðan er hjá íslenskum stjórnvöldum varðandi hugsanlega málsókn gegn norðmönnum fyrir alþjóðadómstól vegna svalbarðasvæðisins ég talaði líka um ástandið fyrir botni miðjarðarhafs og sagði eitthvað á þá leið að þar væri ástandið afskaplega eldfimt mjög eldfimt sennilega er þar að finna kveikjuþráðinn að stórstyrjöld ef fram fer sem horfir rétt eftir að ég kom úr ræðustól hér í hádeginu þá barst mér tölvupóstur frá mannréttindasamtökum í ísrael ég geri nú ráð fyrir því virðulegi forseti að þetta hafi nú einungis verið tilviljun en níu mannréttindasamtök í ísrael sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu í dag til alþjóðasamfélagsins þar sem bent er á þetta hroðalega ástand sem ríkir núna á gasasvæðinu þar er sagt og fullyrt og sjálfsagt engin ástæða til að draga það í efa að rúmlega áttatíu prósent af íbúum á gasaströndinni eru núna mjög fátæk fólkið lifir á undir tveimur bandaríkjadollurum á dag stærstur hluti fólksins sem þarna býr það er palestínumanna er háð núna matargjöfum frá alþjóðlegum hjálparsamtökum og öðrum sem vilja gefa þeim vistir á síðustu fjórum mánuðum hefur ísraelsher drepið rúmlega fjögur hundruð palestínumenn á gasaströndinni helmingur þessa voru óvopnaðir borgarar sem tóku á engan hátt þátt í bardögum og meðal þeirra sem hafa fallið núna á undanförnum fjórum mánuðum er sextíu og eitt barn

eru án atvinnu eða án launa á svæðinu þann tuttugasta og áttunda júní síðastliðinn

eina af stærstu orkustöðvunum á gasasvæðinu sem framleiddi fjörutíu og þrjú prósent af því rafmagni sem íbúar á gasa þurfa á að halda síðan þá hefur fólkið sem býr á gasaströndinni verið án rafmagns sex til átta tíma á dag þetta hefur haft hroðaleg áhrif til að mynda á vatnsöflun á

það er búið að loka gasaströndinni nær algjörlega frá heiminum útiloka hana algjörlega frá heiminum það er palestínumenn hafa enga möguleika til að ferðast inn og út af svæðinu ef menn muna hvernig þetta svæði er á korti þá er þetta er við ströndina fyrir botni miðjarðarhafs ef ég man rétt þá eru syðri landamærin móti egyptalandi en síðan eru öll önnur landamæri í austur og norður að ísrael og svo er hafið sjálft í vestri fólkið kemst ekkert það er orðið erfitt að koma vistum á svæðið ísraelsmenn samkvæmt þessari yfirlýsingu taka enga ábyrgð á ástandinu og halda því í raun og veru í járngreipum ísraelsmenn ráða algjörlega yfir loftrýminu það er það er ekki hægt að nota neinar flugvélar eða neitt þess háttar til að koma fólkinu til aðstoðar þeir passa líka upp á það að enginn komist að gasaströndinni af sjó samkvæmt þessari yfirlýsingu þeir halda utan um alla skráningu á fólki á svæðinu og koma í veg fyrir það að fólk sem annars vegar býr á gasaströndinni það er palestínumenn og síðan palestínumenn sem búa á vesturbakkanum sem kallaður er það er öðrum hluta palestínu þetta fólk fær ekki að fara á milli fjölskyldur fá ekki að hittast og sameinast þarna eru miklir vegatálmar og nánast ómögulegt að komast á milli staða ísraelsmenn eins og við höfum séð af fréttum eru stöðugt með einhverja hernaðaraðgerðir inni á þessu svæði sem tilheyrir palestínu stöðugt með einhverjar hernaðaraðgerðir og árásir það er algjör stjórn af hálfu ísraelsmanna á öllum innflutningi og útflutningi frá svæðinu ísraelsmenn hafa einnig tekið yfir allt skattkerfi á svæðinu og síðan í febrúar hafa þeir haldið til baka öllu skattfé sem palestínskum stjórnvöldum bar að fá frá sínum borgurum þetta hefur náttúrulega skapað mjög erfitt efnahagsástand virðulegi forseti þessi yfirlýsing sem er frá níu mannréttindasamtökum í ísrael tökum eftir því í ísrael hún barst hér til okkar þingmanna geri ég ráð fyrir núna um hádegisbilið í dag þetta er neyðarkall frá mannréttindasamtökum í ísrael hér er meðal annars bent salem samtökin sem eru samtök sem stunda eins konar mannréttindavakt í ísrael og reyna eftir bestu getu að fylgjast með málum í palestínu þó að ísraelski herinn og yfirvöld torveldi þar mjög störf þeirra ég veit það af eigin raun því ég heimsótti höfuðstöðvar þeirra samtaka þegar ég fór til ísrael og palestínu í fyrra hér er meðal annars ísraelsdeild amnesty international hér eru samtök lækna sem berjast fyrir mannréttindum samtök rabbía sem berjast fyrir mannréttindum og samtök sem berjast gegn pyntingum og ýmis önnur samtök sem eru að berjast fyrir mannréttindum í ísrael sem benda á það að ástandið á gasaströndinni er í raun og veru orði grafalvarlegt fólki er haldið þarna nánast eins og fuglum í búri og það er öllum ljóst held ég sem vilja sjá hvað er verið að gera þarna það er hreinlega hægt og bítandi verið að draga allan lífsmátt úr þessu fólki og því er haldið í eins konar gettói og þarf að búa við miklar raunir þetta er náttúrulega virðulegi forseti að mínu mati og að mati okkar í frjálslynda flokknum gersamlega ólíðandi framferði að hernámsþjóð sé látin komast upp með það hernámsþjóð sem vill telja sig til vina vesturlandanna til að mynda hernámsþjóð sem hefur núna lofað því að hún ætli að styðja okkur íslendinga í öryggisráðið sem ég tel að sé svona frekar vafasamur heiður það er með öllu ólíðandi að slík þjóð skuli vera látin komast upp með svona framferði gagnvart borgurum annarrar þjóðar gagnvart nágrönnum sínum við hljótum að fordæma þetta þetta er ekki hægt að líða virðulegi forseti mig langaði aðeins í upphafi ræðu minnar sem nú er nú reyndar hálfnuð að koma inn á þessa yfirlýsingu frá mannréttindasamtökum í ísrael ef við víkjum síðan að ræðu hæstvirts utanríkisráðherra og förum hratt yfir hana þá er nú margt í henni svo sem alveg ágætt þó ég hafi gagnrýnt það að hún hafi sleppt ýmsu sem skiptir miklu máli það er til að mynda komið inn á framtíð varnarsvæðisins á suðurnesjum og talað hér um rekstur alþjóðaflugvallarins

þróunarfélag keflavíkurflugvallar efh og annað þar fram eftir götunum mig langaði til þess að koma hér í ræðustól virðulegi forseti vegna þess að ég missti nú af utandagskrárumræðu í gær um landhelgisgæsluna og staðsetningu hennar ég var staddur annars staðar við skyldustörf og hvort hún var í gær eða fyrradag þessi utandagskrárumræða en mig langar til að lýsa þeirri skoðun minni að ég tel að það eigi að íhuga það mjög vandlega og tel að það sé full ástæða til þess að landhelgisgæslan verði flutt til keflavíkurflugvallar ég heimsótti keflavíkurflugvöll ásamt þingmönnum suðurkjördæmis fyrir ekki mjög mörgum dögum síðan það var á margan hátt mjög merkilegt að koma þarna og sjá þær miklu byggingar og þau miklu verðmæti sem þarna hafa verið skilin eftir þarna er alla vega fyrir leikmann eins og mig ekki annað að sjá en það sé í rauninni fyrir hendi mjög afskaplega góð aðstaða fyrir stofnun eins og landhelgisgæsluna þarna eru góð stæði fyrir þyrlur þarna eru góð flugskýli góður aðbúnaður að öllu leyti þarna er íbúðarhúsnæði ef menn vilja búa þarna ef fólk vill búa þarna þarna er mjög mannvænt vil ég segja íbúðarhverfi virðast vera góðar íbúðarblokkir stór leiksvæði á milli fyrir börn leiktæki það virðist þarna vera allt til alls síðan er náttúrulega höfn í njarðvíkum og í keflavík þar sem gæsluskipin gætu verið nú eða helguvík mér finnst það í raun og veru vera svo augljóst að þetta sé rétta lausnin varðandi framtíðarstaðsetningu landhelgisgæslunnar að það þurfi varla að ræða það en að sjálfsögðu þarf kannski að skoða þetta með einhverjum faglegum hætti og fara betur ofan í það en ég vil eindregið mæla með því að þetta verði gert virðulegi forseti varðandi framtíðarskipan varnarmála hér á íslandi og öryggismál á íslandi þá virðast þau mál vera komin nokkurn veginn í ákveðinn farveg ég hefði þó viljað sjá það að íslensk stjórnvöld sýndu meira sjálfstæði

í því að leita nýrra leiða í þessum málefnum til framtíðar ég held að þau stjórnvöld sem nú eru við völd í bandaríkjunum þau stjórnvöld sem bera ábyrgðina á innrásinni í írak að það sé afskaplega vafasamur félagsskapur fyrir okkur íslendinga að vera í við skulum nú vona að þeim öflum sem nú ráða í bandaríkjunum verði nú bolað frá völdum hið fyrsta og þar taki við fólk sem hvað eigum við að segja ég ætla nú svo sem ekki að vera dónalegur hér í ræðustóli og verð kannski að gæta orða minna en að þar taki við fólk ég á eiginlega erfitt að orða það ég get eiginlega orðað þetta án þess að vera dónalegur þannig að ég held að ég segi ekki meira en ég held að það sé afskaplega vafasamt fyrir íslensk stjórnvöld að vera mikið í slagtogi með þessum mönnum og þessum konum

hliðina á þeim ég verð að segja það að ég hefði nú ekki verið svona gírugur í það ég hefði nú ekki látið taka mikið af myndum af mér í þessum selskap en nóg um það virðulegi forseti ég hygg eins og ég sagði áðan í fyrri ræðu minni að við ættum íslendingar að reyna að leita frekari leiða varðandi samvinnu í þessum málum sérstaklega vöktun á hafinu bæði öryggisvöktun umhverfisvöktun og annað þess háttar leita samvinnu um það við nágrannaþjóðir okkar og þá er ég fyrst og fremst að hugsa um norðurlöndin við vitum náttúrulega að danir hafa verulega mikilla hagsmuna að gæta hér í norðurhöfum þeir eru jú á grænlandi gæsluskip þeirra koma iðulega hingað til íslands til reykjavíkur og jafnvel annarra hafna til að taka vistir og skipta um áhafnir norðmenn hafa sýnt þessum málum mikinn áhuga ég var áðan að horfa á afskaplega áhugavert viðtal við thorbjørn jagland sem er forseti norska stórþingsins og fyrrverandi forsætisráðherra í noregi ég minntist á hann hér í fyrri ræðu minni líka en mig langar að vekja athygli þingmanna á því að það er hægt að sjá afskaplega áhugavert viðtal sem helgi h jónsson fréttamaður á sjónvarpinu tók við hann í norræna húsinu og var sýnt á ríkisútvarpinu í gærkvöldi það er hægt að sjá þetta viðtal á netinu þar kemur jagland einmitt inn á þetta sem ég var að segja í fyrri ræðu minni að það virðast vera ákveðnir möguleikar fyrir hendi varðandi svona samstarf á milli íslendinga og norðmanna þarna held ég að séu mikil tækifæri virðulegi forseti ef rétt er á málum haldið og ef menn vanda sig þá held ég að við getum komið á fót gjöfulu og góðu samstarfi við frændur okkar og vini í noregi þeir hafa núna á undanförnum missirum farið út í mjög mikla uppbyggingu á til að mynda sínum flota það er talað um það að eftir nokkur ár verði norski flotinn orðinn öflugasti floti evrópu þeir eru að láta smíða sex nýjar freigátur þeir hafa endurnýjað nánast algerlega flota sinn af strandgæsluskipin og eiga orðið mjög glæsilegan flota mjög vel útbúin skip bæði til þess að sinna eftirliti en líka til að sinna mengunarvörnum og öðru þar fram eftir götunum við íslendingar þurfum náttúrulega sjálf að taka til í okkar eigin ranni við

við ættum að gera þetta allt saman með því augnamiði einmitt að við getum þá leitað leiða til þess að vinna þá nánar með okkar næstu nágrönnum það er